Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube wenn ich das als Vorbemerkung sagen darf, Frau Vizepräsidentin dass ich Ihre Versuche im Zusammenhang mit der Tragödie im Mittelmeer sehr unterstütze und auch die Versuche, die Banden, die Menschen auf ihre Boote locken, in ihrer Arbeit zu behindern und dem ein Ende zu bereiten. Und zum Bericht selbst Ich bedanke mich beim Kollegen Danjean für seinen Bericht, und ich glaube, dass er zu einem wichtigen Zeitpunkt kommt, nämlich in Vorbereitung auf den Europäischen Rat im Juni.

Ich sehe kein klares Engagement in den Vorbereitungen für eine permanent structural cooperation das ist ein Vertragsauftrag, der bisher nach fünf Jahren noch nicht in Gang gesetzt worden ist, um eine Koalition der Willigen zustande zu bringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das in den Vordergrund gerückt wird und nicht weitere fünf Jahre liegenbleibt, und möchte Sie bitten, dass in dem Bereich etwas geschieht und das deutlicher zum Ausdruck gebracht wird bei allen Begrenzungen, die für die endgültige Entscheidung notwendig sind.

Wir geben als europäische Nationen 186 Milliarden Euro für Verteidigung aus mit sehr geringem Ergebnis.